maar woorden kunnen ook als kogels zijn en wij zijn hier allemaal politici en wat wij doen is werken met woorden. Nou, de woorden van de heer Orbán zijn geen bloemblaadjes.

Van mij hoeven het niet altijd bloemblaadjes te zijn, maar u draagt wel verantwoordelijkheid voor wat u zegt en op het moment dat woorden kogels worden, zullen andere mensen reageren, wellicht niet met woorden maar met daden.

Dat is ook wat er gebeurt als u hier gaat uitleggen wat u van migratie en van de plannen van de Europese Commissie vindt. Als u zegt we moeten de sluizen niet openzetten. Dat soort woordgebruik roept agressie op en is onverantwoordelijk voor een premier van een land.